Wir hatten wirklich das Gefühl, dass die Kommission mit dem Programm 2012 das macht, was sie bereits 2011 angekündigt hat und dem sie doch mit der Aktualität etwas weniger Rechnung trägt.

Nur die Länder bewegen sich nicht. 27 verschiedene Meinungen anstatt einer einzigen. Und das Letzte ist, neue Wege zu gehen. Wir haben jetzt das Projekt der transeuropäischen Netze.